Seit ihrer Machtergreifung haben Teile der Séléka Koalition zahlreiche Vergewaltigungen, Diebstähle, Plünderungen und andere Menschenrechtsverletzungen in der Hauptstadt, aber auch in den Provinzen begangen.

Der Internationale Strafgerichtshof ist bereits mit der Lage in der Zentralafrikanischen Republik befasst.